Vous voyez bien que nous sommes en train de sortir de cette spirale difficile de crise et que nous entrons dans cette spirale plus positive où l'on parle et on agit pour la croissance.

Je pense, moi personnellement, et je sais que c'est l'avis de mon collègue Olli Rehn, que tout ce qui touche aux investissements d'avenir, à l'investissement à travers les petites et moyennes entreprises en ce qui concerne l'éducation, la recherche, la formation, doit être sauvegardé ou encouragé même si l'on doit faire des efforts.

Enfin, je pourrais citer plein d'exemples, du brevet au capital risque en passant par la simplification des normes comptables, les règles de transparence ou les mesures prudentielles dans le secteur bancaire.